fyrirspurn á þingskjali hundrað og átján um nám og námsefni heyrnarlausra barna frá bjarkeyju olsen gunnarsdóttur fyrirspurn á þingskjali hundrað sextíu og átta um fjölda nemenda í framhaldsskólum frá oddnýju g harðardóttur fyrirspurn á þingskjali hundrað áttatíu og eitt um framhaldsskóla aldur og fleira frá árna páli árnasyni fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð og fjórtán um ráðstöfun fjár til að efla símenntun og önnur námstækifæri fullorðinna frá svandísi svavarsdóttur fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð tuttugu og átta um tengsl mennta og menningarmálaráðherra við orku energy frá birgittu jónsdóttur fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð sextíu og eitt um menningarsjóð félagsheimila frá líneik önnu sævarsdóttur fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð sextíu og fimm um ferð til kína frá svandísi svavarsdóttur fyrirspurn á þingskjali þrjú hundruð um húsaleigukostnað framhaldsskóla frá silju dögg gunnarsdóttur fyrirspurn á þingskjali þrjú hundruð og ellefu um útgjöld vegna sérfræði ráðgjafar og kynningarstarfa frá katrínu jakobsdóttur fyrirspurn á þingskjali þrjú hundruð tuttugu og tvö um framtíð starfsemi háskóla íslands á laugarvatni frá björgvini g sigurðssyni og fyrirspurn á þingskjali þrjú hundruð tuttugu og sex um kennaramenntun og námsárangur frá vigdísi hauksdóttur borist hefur bréf frá atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð sextíu og þrjú um rannsökuð mál hjá samkeppniseftirlitinu frá guðlaugi þór þórðarsyni borist hefur bréf frá fjármála og efnahagsráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali þrjú hundruð og eitt um leigusamning við framhaldsskólann keili frá silju dögg gunnarsdóttur borist hefur bréf frá velferðarráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð fjörutíu og sjö um rekstur áfangaheimila frá heiðu kristínu helgadóttur borist hefur bréf frá innanríkisráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali þrjú hundruð og þrjátíu og eitt um innsigli við framkvæmd kosninga frá birni leví gunnarssyni